et que vous vouliez renvoyer ce dossier vers les États.

Il y a quelques jours encore, le Conseil de l'environnement et de l'agriculture a rejeté la proposition du commissaire Dalli à une très large majorité. Les conseils juridiques du Conseil et du Parlement ont aussi donné des avis négatifs. Enfin, vous avez vu le scandale au sein de l'EFSA avec l'affaire Banati et les problèmes posés par le panel. L'EFSA elle même a décidé, d'ailleurs, de donner de nouvelles lignes directrices d'évaluation.

Il faut que les nouvelles évaluations, la réautorisation, se fassent selon les nouvelles règles.